Herr Präsident! Vielleicht lassen Sie mich als Mitglied der Iran Delegation noch eine kurze Anmerkung machen. Es gab vor einiger Zeit im Europäischen Parlament in Brüssel eine Aussprache mit dem iranischen Botschafter in Brüssel. Auf die Frage, weshalb sich die Zahl der Todesurteile im Iran seit dem Amtsantritt des iranischen Präsidenten vervierfacht hätte, argumentierte er mit dem zunehmenden Drogenhandel im Grenzgebiet zwischen dem Iran und Afghanistan.